Domnule președinte, la această oră, 23.00, vreau să vorbesc despre pesta porcină. În regiunea mea au apărut foarte multe focare și vreau să înțelegem că nu putem aștepta ca intervenția națională să rezolve o astfel de problemă. Un focar de pestă porcină nu înseamnă un incendiu unde să vină un pompier, ci înseamnă un focar cu mare risc pentru o zonă mult mai mare decât un județ sau o țară. De aceea ar trebui să lucrăm legat, Comisie cu statele membre, pentru că acolo unde există un focar, unde afectăm proprietarii mici dar și fermele mari, să avem o acțiune foarte rapidă.